Signora Presidente, onorevoli colleghi, immagino che la signora Malmström sia molto stanca dopo un viaggio interminabile, la giornata interminabile le diamo atto della sua generosità e del suo impegno. Ci voleva Eurosur, certamente, il braccio operativo di Frontex, confidando che sotto quest'aspetto vi sia grande responsabilità e grande solidarietà da parte degli Stati membri perché Eurosur aveva bisogno di un coordinamento con gli Stati membri e avrà bisogno di mezzi, energie e risorse. Abbiamo il dovere di combattere l'immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani. Bene la relazione Mulder al quale anch'io faccio gli auguri di buon compleanno bene il sostegno in questo contesto dell'agenzia satellitare e di Europol. Oggi, dobbiamo calibrare al meglio gli interventi nel Mediterraneo, questo è emerso con grande limpidezza. Eurosur servirà a rafforzare questo coordinamento come braccio operativo di Frontex, anche se ci sarà l'urgente bisogno di migliorare le sue performance, con un dialogo strutturato e più forte con le singole autorità nazionali, mezzi, equipaggiamenti, risorse economiche. Nel frattempo il Mediterraneo brucia, così come la situazione in Siria è sempre più grave. Bene ha fatto ieri il Consiglio dei ministri degli Stati membri a dare un miliardo di euro in più alla Siria per quello che sta accadendo, però questa scelta coraggiosa e condivisibile noi vorremmo che venisse svolta e sviluppata anche nei confronti dei paesi rivieraschi del Sud dell'Europa, mentre il confine dell'Europa deve dialogare meglio anche con i paesi del Nord Africa, nel rispetto di ciascuno, nel rispetto della persona, del migrante, del profugo ma anche delle popolazioni interessate.